Señor presidente, en Laos, tres personas están en la cárcel por criticar en las redes sociales a su Gobierno por cuestiones como la corrupción y los problemas de deforestación en el país, y se enfrentan a penas de hasta veinte años de cárcel.

Es alarmante la situación de desapariciones forzosas en el país, entre ellas las de los activistas ecologistas Somphone y Khantisouk, que luchan contra los megaproyectos agrícolas multinacionales en el país. Desde aquí queremos exigir la paralización del megaproyecto de la presa Don Sahong, que pondrá en peligro la vida de millones de personas en la región, vulnerará sus derechos básicos y tendrá un grave impacto en el ecosistema del río Mekong. Este es uno más de los innumerables conflictos en la región estimulados por la depredación de las multinacionales sobre los recursos y el territorio. El año pasado se batió el triste récord de asesinatos de activistas ecologistas, con un total de doscientos.

Este Parlamento debe tener entre sus prioridades la protección de estas personas, que defienden nuestros derechos y los del planeta.